Je rappellerai que les traités européens demandent à l'Europe, en matière de santé, de permettre à tous un égal accès à des soins de qualité et il est effectivement important de démontrer la valeur ajoutée de l'Union européenne dans le domaine de la santé.

Comment comprendre que la valeur ajoutée clinique d'un médicament autorisé dans toute l'Europe diffère d'un pays à l'autre? Comment expliquer aux patients qu'un même traitement soit jugé innovant, utile et très efficace d'un côté de la frontière, alors qu'il est considéré comme ayant une moindre valeur ajoutée dans un autre État membre? Comment annoncer à un patient qu'il doit encore attendre pour obtenir ce nouveau médicament déjà disponible dans le pays voisin? Il ne faut pas se tromper, on ne parle pas de décision concernant le prix ou le remboursement du médicament, tout ceci relève du contexte national. Il s'agit de conduire en commun une évaluation scientifique portant sur la valeur ajoutée thérapeutique d'une nouvelle technologie par rapport aux alternatives existantes. Ce travail là va permettre de favoriser les traitements à forte valeur ajoutée et d'accélérer l'accès des patients aux innovations médicales.

Un mot, enfin, sur les dispositifs médicaux. Ce secteur comprend beaucoup de petites et moyennes entreprises qui doivent déjà faire face à des bouleversements réglementaires majeurs. Il faut éviter un impact qui serait trop brutal sur ce secteur en mutation et c'est pourquoi nous avons décidé de restreindre un peu le champ d'application. Tout ceci sera une réussite, si nous arrivons à combattre la réticence des États membres. Je suis certaine que ceux ci auront à cœur de défendre les patients et de permettre ainsi une solidarité européenne accrue en matière de santé cela ne peut être que bénéfique pour les patients.